Szanowni Państwo!

Chciałbym zapytać, czy na pewno wszyscy jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć na tej sali, że jeśli Ukraina się zmieni, to wesprzemy jej europejską drogę? Czy wszyscy wspieraliśmy w tej sprawie rząd Timoszenko?

Czy jesteśmy na pewno szczerzy w tej sprawie?

Ta zmiana musi być bardzo konkretna, musi dotyczyć tych, którzy są dzisiaj niesprawiedliwie osądzeni, musi dotyczyć reformy sądownictwa oraz reformy samorządu gminnego.

Panie komisarzu Füle, może uda się znaleźć dodatkowe środki, żeby obywatele z Unii Europejskiej pojechali i wsparli wybory. Jeszcze mogą się oni przygotować jako obserwatorzy. Powtórzmy 2004 rok! To jest realne oczekiwanie wszystkich partii i środowisk politycznych na Ukrainie. Pojedźmy tam wszyscy jak sąsiedzi, przygotowani, nie tylko politycy, ale także organizacje pozarządowe! To będzie realny sąsiedzki gest. Powiedzmy dzisiaj wyraźnie jak Ukraina się zmieni, będziemy mieli odwagę powiedzieć tak, macie perspektywę członkostwa w Unii Europejskiej.